Madame la Présidente, je voudrais approfondir le propos que j'ai tenu ici même avant hier concernant la crise alimentaire dramatique dans laquelle est plongée principalement l'Afrique, et le manque évident de soutien des pays les plus industrialisés, ainsi que des pays émergents, envers le problème de sécurité alimentaire mondiale. À l'occasion des débats qui ont eu lieu au sommet de la FAO, à Rome, plusieurs ONG ont accusé les multinationales de l'alimentaire de chercher à s'emparer des milliers d'hectares de terres très fertiles appartenant aux petits paysans du tiers monde.

Elles ont également dénoncé la tendance de nombreux pays riches à favoriser l'utilisation de fertilisants chimiques et de nouvelles technologies en Afrique au lieu d'encourager le développement durable de l'agroécologie. Elles ont ainsi fustigé les firmes agrochimiques, l'utilisation des OGM et le développement des biocarburants au détriment des cultures vivrières.